það var mjög góð þátttaka í kosningunum um allt land og það er áríðandi hversu afgerandi og skýr íslenska þjóðin hefur þekkt sín skilaboð til stjórnvalda til breta og hollendinga samningunum hefur verið hafnað nýr kapítuli tekur við ég er einn þeirra þingmanna sjálfstæðisflokksins sem studdu þessa samninga á alþingi en lagði jafnframt tillögu ásamt þingflokknum í heild að málið skyldi ganga til þjóðarinnar rökin fyrir því voru augljós þjóðin hafði hafnað fyrri samningum með sögulegum hætti og málið svo umdeilt meðal landsmanna að rétt var að þeir ættu síðasta orðið um málið flokkar sem mæra sig af því að styðja þjóðaratkvæðagreiðslur höfnuðu því og var það í þriðja sinn á þessu kjörtímabili sem það hefur verið gert tvisvar sinnum vegna icesave og svo í einu því umdeildasta máli sem við stöndum frammi fyrir e s b þegar þeir höfnuðu því að þjóðin fengi að ákveða það hvort sækja skyldi um aðild að evrópusambandinu afleiðingarnar af þeirri röngu ákvörðun eru augljósar þjóðin er klofin í herðar niður og samfylkingin einn flokka á alþingi heldur sjónarmiðum stjórnmálum og hagsmunum þjóðarinnar í gíslingu með þessari gjaldþrota evrópustefnu sinni út úr þeim ógöngum verður ekki komist nema með kosningum í landinu strax

vinstri hreyfingin grænt framboð þó ákveðin í því eins óskýrlegt og það er að standa að baki þessari vitleysu aðildarumsókn sá flokkur er nú orðinn lykillinn að evrópusambandsumsókninni og nú reynir á hæstvirtan forsætisráðherra sýndi það strax í kjölfar kosninganna að hún á erfitt með að sætta sig við afgerandi niðurstöðu þjóðarinnar og lét þau orð falla að verri niðurstaðan hafi verið ofan á slíkar yfirlýsingar hæstvirtur forseti eru grafalvarlegar og veikja stöðu okkar út á við og í raun algerlega óþolandi við þær aðstæður sem eru uppi einnig veldur verulegum vonbrigðum þegar einstakir ráðherrar tala um að flýta þurfi dómsmáli og undir það tók hæstvirtur forsætisráðherra í umræðunni áðan þetta er fráleitt hér er enn og aftur gengið í þveröfuga átt nú gildir að halda fast um hagsmuni íslendinga við þurfum ekkert að bregðast við nóg er komið af spám um ragnarök og frostavetur sannleikurinn er smátt og smátt sá eins og við bentum á sjálfstæðismenn í aðdraganda kosninganna að það mun greiðast úr þrotabúi landsbankans og við íslendingar eigum að hafa öll okkar lagarök og varnir tilbúnar komi til þess að málsókn verði beitt á okkur hvílir engin frumkvæðisskylda og það eina rétta er að snúa sér af fullri alvöru og hörku að þeim brýnu verkefnum sem fyrir standa heima það þarf að koma atvinnulífi í gang og koma fólki til vinnu ég er ekki bjartsýn á að þessi ríkisstjórn átti sig á þessu samhengi hlutanna virðulegi forseti enda í mínum huga ekkert pláss fyrir hana lengur við stjórn þessa lands nú hafa viðbrögð ríkisstjórnarinnar við höfnun icesave samninganna fært um það sanninn heim að hún hefur enga burði til að semja eða eiga í almennilegum samskiptum við erlend ríki hvers vegna ætti nokkur erlend ríkisstjórn að taka þessa ríkisstjórn alvarlega eins og haldið hefur verið á hagsmunum íslendinga hversu lengi á að bjóða þjóðinni upp á það að þessi sama ríkisstjórn sé nú í samningaviðræðum við evrópusambandið og hvað á að koma út úr því nema einhver endemis vitleysa það liggur þegar fyrir að íslenska þjóðin vill ekki fara í evrópusambandið allir stjórnmálaflokkar nema einn vilja ekki þangað fara þótt einn þeirra sé nú hækja fyrir samfylkingu og evrópulestina og lætur sér vel líka svona getur þetta ekki gengið hæstvirtur